Panie Przewodniczący! Nie ma gotowych scenariuszy. Zdajemy sobie sprawę tylko z tego, że wśród tych scenariuszy, które są są mniej lub bardziej kosztowne. I widać to także po debacie dzisiejszej. Wiemy, że mamy przynajmniej trzy poważne koszty. Pierwszy to zaufanie widać jak wiele straciła Turcja w wyniku nie tyle zamachu, ile reakcji na zamach. Druga rzecz bardzo istotna i drugi ważny koszt, to jest koszt czasu. Teraz potrzebny będzie czas na powrót do stanu negocjacji, a zwłaszcza atmosfery sprzed roku czy nawet sprzed dwóch lat. Trzeci istotny koszt dotyczy bezpieczeństwa. Turcja jest ważnym składnikiem nie europejskiego, ale światowego systemu budowania bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym składnikiem. Utrata zaufania, konieczność powrotu do negocjacji, tak trudnych w chwili obecnej, wydaje się najpoważniejszym wyzwaniem także dla pani komisarz. I na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz jeżeli zamienimy wcześniejszy optymizm na sceptycyzm, na realizm, to będzie szansa na sukces.